frú forseti við ræðum skýrslu hæstvirts menntamálaráðherra um svokallaðan imma þetta er mjög mikilvægt mál og mjög merkt mál og þetta einstaka mál hefur komið íslandi á heimskortið hvað varðar upplýsinga og tjáningarfrelsi við erum komin með ansi merkilega stöðu og mikið forskot í þessum málum mig langar að rifja upp að í síðustu viku eða þar síðustu viku þegar túnisbúar fengu almennan aðgang að internetinu sem þeir höfðu aldrei haft fyrr þá sameinuðust þeir um það og tókst að steypa áratugaeinræðisstjórn í landinu það var vegna aukinna samskiptamöguleika og aukinna upplýsinga sem þeir höfðu aldrei haft aðgang að áður þessi bylgja virðist vera að breiða úr sér um allan þann heim sem mörg evrópulönd óttast svo mjög það er krafa um breytta stjórnarhætti og lýðræði í norður afríku og mið austurlöndum vegna meðal annars þess að fólk hefur meiri aðgang að upplýsingum og á auðveldara með samskipti imminn snýst um þetta það er ekki neitt smáræði að í gær var sett á fót stofnun um háttvirtum þingmanni birgittu jónsdóttur sem heitir immistofnunin og það er gaman að hugsa til þess að háttvirtur þingmaður og anarkisti birgitta jónsdóttir er orðin að

þetta þykja gríðarlega merkileg tíðindi í upplýsingamiðlun og bara út um allan hinn vestræna heim nauðsynin á þessu immamáli sem fram kemur í þingsályktunartillögunni að ísland verði að einhvers konar griðastað fyrir upplýsinga og tjáningarfrelsi skiptir mjög miklu máli því að í sumum nágrannalanda og þá sérstaklega í bretlandi er það orðið mjög algengt að stjórnvöld múlbindi fjölmiðla hvað varðar fréttaflutning þeirra og þeir gera það með þeim hætti meira að segja að fjölmiðlarnir mega ekki einu sinni greina frá því að þeir megi ekki segja fréttina þannig að það er komið upp umhverfi í fjölmiðlum meira að segja í því góða landi bretlandi sem er algerlega óásættanlegt frá lýðræðislegu sjónarmiði séð svona umhverfi má aldrei verða til og við verðum að gera það sem við getum til að fara fram hjá því erlendis hafa menn sagt að þeir mundu koma

við hinn langa arm bandaríska dómsmálaráðuneytisins sem vill komast í einkatölvupósta háttvirtum þingmanni birgittu jónsdóttur og allra þeirra á íslandi sem gagnrýna bandarísk stjórnvöld við skulum athuga að það er ekki bara hreyfingin sem á samskipti á gúgúl sín á milli á gúgúl póstlistum það er fjöldinn allur af samtökum á íslandi sem nota þessi samskiptaforrit sem bandaríska stjórnin getur án þess að þurfa að gera grein fyrir því krafist aðgangs að ég þekki ekki samskiptamáta annarra þingflokka á þingi eða stjórnmálahreyfinga á íslandi en það kæmi mér ekkert á óvart að víða í grasrótum noti menn samskiptaforritið gúgúl til að útbúa póstlista allt þetta er undirlagt hinum langa armi bandarískra yfirvalda ef þau svo kjósa flyttist þessi starfsemi til dæmis til íslands gætum við einfaldlega markað okkur algera sérstöðu á alþjóðavettvangi hvað svona varðar að sjálfsögðu þarf að vanda til verka og eins og fram hefur komið í skýrslu menntamálaráðherra þá er verið að gera það í menntamálaráðuneytinu það er margvísleg löggjöf sem þarf að breyta til þess að vinnan geti haldið áfram hnökralaust þarf fjármagn í verkefnið og það er eitthvað sem við munum að sjálfsögðu taka upp sem fyrst og reyna að koma því þá að í fjáraukalögum þetta er eitthvað sem mönnum sást yfir en það má athuga það við breytingu á þingsköpum sem verið er að fara út í á næstunni að setja þetta ákvæði inn þegar flutt eru þingmál sé jafnframt gert ráð fyrir því að einhverjar hugmyndir fylgi með um fjárveitingu fyrir þau og hvaðan þeir fjármunir eiga að koma í frumvörpum sem koma frá stjórnvöldum fylgir iðulega umsögn fjármálaráðuneytis um hvað þetta muni kosta ríkissjóð og skattgreiðendur og það er ekkert óeðlilegt að það verði útbúin aðstaða fyrir þingmenn utan ríkisstjórnarinnar eða í minni hlutanum til að þeir geti þá látið meta það hvað hugsanlega það muni kosta líka í meiri hlutanum já og líka þingmenn í meiri hlutanum að þingsályktunartillögur eða frumvörp þeirra verði að lögum eða nái fram að ganga með þessum imma er verið að brjóta blað vonandi í þessum heimi upplýsinga og tjáningarfrelsi og það er gott til þess að vita ég vil líka hvetja aðra þingmenn og þingheim til að veita athygli þeirri stofnun sem var sett á fót í gær um skilst mér að hún heiti upplýsinga og málfrelsismiðstöðin held ég að hún eigi að heita þar verða tveir starfsmenn til að byrja með sem munu hafa yfirumsjón með því að koma allri íslenskri menningu sem hægt er að tölvuvæða í beint ókeypis samband við allan heim það gleður mig að stefnuskrá hreyfingarinnar muni þá væntanlega rata inn í þann gagnabanka og vera fyrirmynd fyrir lýðræðisumbætur hingað og þangað en það er engin leið að gera sér grein fyrir hverju slíkt fyrirbæri gæti áorkað ekki frekar en við gátum engan veginn gert okkur grein fyrir því á sínum tíma hverju internetið fengi áorkað eða hverju farsímar fengu áorkað ég fagna þessari skýrslu og ég fagna framgangi þessa máls vonandi gengur það hratt fyrir sig að breyta þeim lögum sem þarf að breyta og að þeir úrtölumenn örfáu sem maður hefur heyrt í varðandi þetta mál þeim verði svarað með viðeigandi hætti þegar það virðist vera svo í þessu máli sem mörgum öðrum að það eru einhverjir sem telja á sig hallað einhverra hluta vegna en það er þá væntanlega lítið mál að útskýra fyrir viðkomandi út á hvað þetta gengur því þetta er eitt af þessum málum sem þingið greiddi atkvæði með sextíu og tvö ein óákveðnu og er fínt að það komist í